Pe de altă parte, așa cum se știe, Tratatele ne arată că Uniunea trebuie să depună eforturi pentru realizarea progresivă a unui cadru comun pentru politica de apărare. Cu toate acestea, istoria recentă, și mă gândesc aici la intervenția din Libia, la intervenția din Mali, ne arată că suntem departe de realizarea unei veritabile politici de securitate și apărare comune. Sigur, Uniunea dispune de capacități insuficiente de reacție la crizele internaționale, bugetele naționale de apărare sunt și ele în continuă scădere. Nu este de ignorat, de bună seamă, nici impactul crizei financiare asupra sectorului apărării.

Cred că problemele bugetare pot fi contracarate printr o mai bună coordonare.

Cred că, prin dezvoltarea unei piețe europene a echipamentelor de apărare, se pot găsi noi modalități de finanțare la nivel european. Adevărul este că principalul obstacol în calea unei politici de securitate și apărare comune este voința politică a liderilor naționali. De aceea, încurajăm Consiliul European de Apărare din decembrie 2013 să promoveze cooperarea între statele membre, inclusiv, dacă nu se poate altfel, între o parte din statele membre.